virðulegi forseti ég mæli fyrir frumvarpi háttvirtur menntamálanefndar alþingis um breytingu á lögum um menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla grunnskóla og framhaldsskóla númer áttatíu og sjö tvö þúsund og átta með síðari breytingum þetta frumvarp er afar einfalt í sniðum tilgangur þess er að veita kennaranemum sem hófu sitt kennaranám áður en lögum um kennaranám var breytt á vormánuðum tvö þúsund og átta og hafa lokið prófi aukið svigrúm til þess eftir atvikum að ljúka sínu námi og eða sækja um leyfisbréf til kennslu í leik grunn og framhaldsskóla tilefnið er að það mun vera allstór hópur í kringum níutíu einstaklingar sem höfðu sótt um leyfisbréf höfðu lokið sínu námi og uppfylla allar tilskildar menntakröfur sem náðu ekki að uppfylla ákvæði gildandi laga um að sækja um leyfisbréf fyrir fyrsta júlí síðastliðinn þeir eru tilefni þess að hér er brugðist við með þeim hætti að lagt er til í frumvarpinu að þriðju málsgrein tuttugustu og þriðju grein laganna verði breytt í þá veru að þeir sem hófu kennaranám fyrir fyrsta júlí tvö þúsund og átta og hafa lokið bakkaprófi á tilskildu námi í uppeldis og kennslufræðum fyrir fyrsta janúar næstkomandi eigi rétt til leyfisbréfs til kennslu í leik grunn og framhaldsskóla við samþykkt laga um menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla grunnskóla og framhaldsskóla sem áður var getið var ákveðið að þriðji fjórði og fimmtu grein laganna tækju til þeirra sem byrjuðu kennaranám eftir gildistöku laganna

leyfisbréf og eru lögin afdráttarlaus hvað þetta varðar þau gera ekki ráð fyrir neinni aðlögun eða undanþágum samanber tuttugustu og þriðju málsgrein tuttugustu og þriðju grein laganna þrátt fyrir það hafa mennta og menningarmálaráðuneyti borist fyrirspurnir frá aðilum sem hafa ekki getað lokið sínu námi til kennsluréttinda eftir eldra kerfi innan tímamarkanna og er í flestum tilvikum um að ræða töf á námi vegna veikinda hér er um að ræða takmarkaðan fjölda námsmanna sem eiga ólokið fáum námskeiðum og ættu að geta lokið fyrir því fyrir áramót samkvæmt mati ráðuneytisins þrátt fyrir að lögin séu afdráttarlaus hvað varðar gildistöku má telja það sanngirnismál að þessum einstaklingum sem hafa orðið fyrir töfum á námi vegna veikinda og eiga lítinn hluta eftir af sínu námi verði gert kleift að ljúka því fyrir áramót og fá útgefið leyfisbréf á grundvelli ákvæða eldri laga númer áttatíu og sex nítján hundruð níutíu og átta því er lagt til að þeir sem eiga ólokið námi til kennsluréttinda fái tækifæri til að ljúka sínu námi fyrir fyrsta janúar tvö þúsund og tólf og fái útgefið leyfisbréf að því loknu ég vil láta þess getið að menntamálanefnd mun skoða það sérstaklega hvort hér sé um nægilega rúman frest að ræða til að mæta þeim nemendum sem af lögmætum ástæðum svo sem vegna veikinda hafa ekki náð að ljúka sínu námi í tíma við munum skoða það í nefndinni milli fyrstu og annarrar umræðu hvort gera þurfi breytingar á tímafrestinum eða hvort þau rök sem heyrst hafa um að það kalli á önnur vandamál sem á einhvern hátt gegn þeim breytingum sem lögin frá tvö þúsund og átta var ætlað að ná hvort þetta kalli á vandamál í því samhengi frumvarpið